Herr Präsident, Frau Kommissarin, meine Damen und Herren! Ich würde mir wünschen, dass der Saal jetzt brechend voll wäre, nicht meinetwegen, weil das mein erster Bericht ist, sondern wegen des Themas, das so unbekannt und trotzdem so wichtig ist. Integrierte Meerespolitik kennt kaum jemand, es ist aber ein entscheidendes Thema für uns alle, denn man kann wirklich sagen, unsere Zukunft liegt im Meer.

Wir haben eine wachsende Bevölkerung, nicht in Europa, aber weltweit 9 Milliarden bis zum Jahr 2050. Die Erde wird zu klein, und viele Experten haben schon entdeckt, dass viele Potenziale im Meer liegen.

Wichtig ist, jetzt darauf zu achten, dass bei der Entwicklung der gesamten Meerespolitik das Meer nicht zurückschlägt, wie es in einem reißerischen Roman des Bestsellerautors Frank Schätzing beschrieben wird.

Wachstum ist prognostiziert. Wir müssen darum sehen, dass wir z.

Da haben wir viel Know how, das sagte ich bereits. Wir müssen sehen, dass wir das entsprechend produktiv nutzen, um noch mehr Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen. Dann geht es natürlich bei der Meerespolitik auch um Fischerei und Aquakultur. Fische dienen nicht nur als Nahrungsquelle, Aquakultur ist gleichzeitig im Gesamtbereich von Landwirtschaft und Fischerei der am meisten wachsende Bereich. Auch das muss man wissen. Energie da gibt es vieles, was jetzt schon mit und um das Meer passiert.

In der Forschung geht es mit der blauen Biotechnologie um Medikamente. Schon jetzt haben wir Schmerzmittel und Mittel gegen Malaria. Man arbeitet an Mitteln gegen Krebs. Küstenschutz ist ein wichtiges Thema, das auch in diesen Bereich mit hineinfällt. Sturmfluten bedrohen unsere Küste. Wir müssen die Küsten schützen, nicht nur vor Sturmfluten, auch vor Öl, vor Piraterie, vor Schmuggel, und wir müssen sehen, wie mit der Flüchtlingsproblematik in Italien umgegangen werden kann.

Wir arbeiten daran, ein nachhaltiges Tourismuskonzept für die Küsten zu entwickeln. Sie sehen also, es gibt sehr viele einzelne Bereiche, die alle mit Wasser zu tun haben. Das Ziel der integrierten Meerespolitik ist es, diese Bereiche wirklich pfleglich und harmonisch gemeinschaftlich zu entwickeln. Das wissen viele nicht, es ist aber enorm wichtig.

Das sind genau die Bereiche, die ich dann im Schlusswort noch einmal kurz ansprechen werde.